Lassen Sie mich noch eines ergänzen Ich glaube, dass wir mit diesem Bericht genau zur richtigen Zeit kommen, wenn wir uns die Lage in Syrien ansehen. Es muss klar werden, dass diesen Despoten und Mördern keine Gerechtigkeit vorenthalten wird.